Aber die Vorstellung, wir würden als Parlament die Immunität von mehr als 100 Kolleginnen und Kollegen aufheben wegen angeblicher Vergehen, die von Kleinkram bis zu schwersten Beschuldigungen reichen diese Vorstellung ist vollkommen abwegig.

Es ist wirklich mehr als überraschend, dass die türkische Große Nationalversammlung sich zu diesem Schritt entschlossen hat. Ich habe mir aus diesem Anlass noch einmal die Kopenhagener Kriterien angeschaut. Die Türkei ist ja ein Land, das offiziell nach wie vor die Marschroute hat, einmal Vollmitglied der Europäischen Union zu werden. Das erste Kopenhagener Kriterium nach Eur lex heißt institutionelle Stabilität für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung, Wahrung der Menschenrechte sowie Achtung und Schutz von Minderheiten. Wenn ein Parlament sich selbst quasi arbeitsunfähig macht, jedenfalls nicht mehr demokratisch repräsentativ ist, indem es die Immunität von 138 Kolleginnen und Kollegen aufhebt, dann ist von institutioneller Stabilität hier ganz sicher nicht die Rede. Davon, dass hier Minderheiten geschützt werden sollen, kann auch nicht die Rede sein, denn natürlich richten sich die Maßnahmen in allererster Linie gegen die kurdische Minderheit. Für parlamentarische Demokratien ist klar Wer legal gewählt ist, der muss sein Mandat auch legal ausüben können. Das bedeutet Freiheit von Angst, Freiheit von Einschüchterung, Freiheit von willkürlicher juristischer Verfolgung. Schauen wir uns die anderen Institutionen in der Türkei einmal an, dann stellen wir zum Beispiel beim Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte fest, dass der Internationale Gerichtshof festgestellt hat, dass er inzwischen durchpolitisiert sei von unabhängiger Justiz ist nicht mehr die Rede. Schauen wir uns das Vorgehen gegen die Presse an gegen die Doğan Gruppe, gegen die Journalisten von Cumhuriyet. Schauen wir uns das Vorgehen gegen die Gewerkschaften an, wenn sie auf dem Taksim Platz ihre Maikundgebung abhalten wollen wo ist die Versammlungsfreiheit? Aber auch gesellschaftliche Gruppen wie die Hizmet Bewegung werden unter Druck gesetzt. Das Militär ist durch Ergenekon und Balyoz durch die Verfahren in eben nicht rechtsstaatlicher Weise eingeschränkt worden. Jetzt sind es die Kurden, jetzt wird massiv vorgegangen gegen diese kurdische Minderheit, gegen ihre politische Vertretung, die HDP, und wir müssen eine Frage stellen im Interesse der Türkinnen und Türken Wird die Sicherheitssituation im Land besser? Ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall.